Sie haben das auch erwähnt, und die Außenminister haben am

Man stelle sich irgendein Mitgliedsland der EU vor, wo seit 25 Jahren Terror herrscht.

Es ist der Fundamentalismus von beiden Seiten, der sehr viele Opfer fordert. Ich meine, wir sollten uns auch auf die Nachkriegsordnung vorbereiten. Sie haben es gesagt Das

Ich bin sicher, Sie in der Kommission und wir in der EU sind dazu bereit.